Et moi, je voudrais saluer l'initiative du commissaire Barnier qui mérite d'être félicité pour la méthode qu'il a employée et qu'il entend déployer pendant les années à venir. Je me félicite aussi du changement d'approche de la Commission sur le marché intérieur. On sent un volontarisme, une envie de travailler ensemble à la réussite de ce beau projet qu'est le marché intérieur. Sur le fond, je me réjouis que la dimension externe de notre marché intérieur soit enfin prise en compte, tant pour la promotion de nos industries que pour la défense de nos concitoyens. Ce n'est qu'en étant forts en interne qu'on pourra peser en externe. Vous savez, je suis comme vous un convaincu du marché intérieur, mais pas n'importe lequel, et c'est pourquoi, je terminerai par cette citation de Jacques Delors qui disait Je refuse une Europe qui ne serait qu'un marché, qu'une zone de libre échange, sans âme, sans conscience, sans volonté politique et sans dimension sociale. Avec ce single market act nous avons cette volonté politique et cette âme.